In der Außenhandelspolitik hat die Europäische Union die alleinige Verantwortung, ist der alleinige Akteur und die alleinige Vertretung der Mitgliedstaaten und wird nicht durch diverse Eitelkeiten immer wieder desavouiert. Mögen wir in anderen Bereichen auch uneinig sein, hier sind wir stark und einig. Es ist an der Zeit, diese Stärke auch dafür einzusetzen, dass die Menschen, die in unseren Partnerländern leben, auch von den Werten profitieren, von denen wir profitiert haben Menschenrechte, soziale Sicherheit, Gerechtigkeit, Freiheit. Diese neue Dimension der europäischen Außenpolitik ist etwas, was wir verfolgen sollten, unbedingt verfolgen müssen, um die Welt in Zukunft freier, gerechter und sozialer zu machen.